Monsieur le Président, c'est évident qu'il faut que l'Europe retrouve une capacité d'agir

Oui, bien sûr, il faut qu'on contrôle nos propres frontières.

Nous demandons depuis des années un corps de gardes côtes et de gardes frontières. J'espère que nous allons enfin aller dans cette direction. Oui, il faut aussi une politique européenne harmonisée du droit d'asile. Qu'en est il?

Enfin, et pour aller très vite, oui, il faut que l'Union européenne travaille à une sortie de crise et à une issue politique pour la Syrie. Il faut qu'on donne des perspectives à ce pays, c'est vital.